frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á varnarmálalögum númer þrjátíu og fjögur tvö þúsund og átta en frumvarpið er byggt á niðurstöðum úr skýrslu starfshóps fimm ráðuneyta sem ríkisstjórnin skipaði í desember starfshópnum var meðal annars falið að gera tillögur um hvernig mætti framfylgja ákvörðun ríkisstjórnar um að leggja niður varnarmálastofnun á þessu ári og hvernig mætti samþætta verkefni hennar hlutverki annarra opinberra stofnana sem má skilgreina sem borgaralegar stofnanir það var skýrt tekið fram að ísland stæði áfram við allar varnar og öryggistengdar skuldbindingar sínar og að forræði á utanríkispólitískum þáttum yrði áfram hjá utanríkisráðherra í skýrslunni sem þetta frumvarp er byggt á er bent á leiðir til að núverandi starfsþættir varnarmálastofnunar verði hluti af nýrri borgaralegri stofnun sem sæi um öryggis og varnarmál á grundvelli borgaralegra gilda innan áformaðs innanríkisráðuneytis en eins og margsinnis hefur komið fram áformar ríkisstjórnin að setja upp innanríkisráðuneyti sem búið verði til úr tveimur núverandi ráðuneyta

kemur fram í þessari skýrslu er því í samræmi við samþykktir ríkisstjórnarinnar og sömuleiðis við það hlutverk sem starfshópnum var falið í krafti samþykktar fjórða desember nú vitum við það hins vegar að það hafa ekki verið teknar endanlegar ákvarðanir um stofnun nýs innanríkisráðuneytis og þess vegna var starfshópnum líka á grundvelli samþykktarinnar frá fjórða desember falið að gera tillögur um það hvernig starfshættir þessarar stofnunar geta rúmast innan skyldra stofnana uns nýtt ráðuneyti kemst á fót og það er í reynd efni þessa frumvarps háttvirtri utanríkismálanefnd mun án efa fjalla megi ítarlega um skýrslu starfshópsins og er ef til vill þegar búin að því þess vegna tel ég þarflaust að lýsa þessari skýrslu í smáatriðum enda er það í sjálfu sér ekkert forsenda umræðunnar hér í dag ég ætla því að láta nægja í þessari ræðu að draga einungis upp í mjög grófum dráttum þá megindrætti sem beinlínis varða það frumvarp

að ríkisstjórnin leggi fram frumvarp um breytingar á varnarmálalögum þar sem varnarmálastofnun verði formlega lögð niður fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu í öðru lagi er lagt til að við lögfestingu frumvarpsins taki til starfa sérstök breytingastjórnun skipuð fulltrúum ráðuneytanna fimm sem áttu fulltrúa í starfshópnum a gerði skýrsluna hlutverk hennar verður að gera utanríkisráðherra tillögu um ráðstöfun einstakra verkefna til þeirra borgaralegu stofnana sem næst standa en ráðherrann er að sjálfsögðu ábyrgur fyrir þessu verki í þriðja lagi gerir svo starfshópurinn ítarlega grein fyrir því hvernig hana telur að finna megi einstökum verkefnum stað hjá þeim stofnunum sem næstar varnarmálastofnun er taldar standa að eðli til landhelgisgæslu

en auk þess er þar líka bent á mikilvægar leiðir til þess að fela öðrum stofnunum tiltekin verkefni með þjónustusamningum til að gera þetta kleift er í fjórða lagi til eftir fyrirmynd í fjárreiðulögum að sérstakt ákvæði um verksamninga verði lögfest sem heimili ráðherra að gera við ríkisstofnanir verksamninga og samninga um rekstrarverkefni sem falla undir lögin í fimmta lagi leggur svo skýrslan ríka áherslu á réttindi starfsfólks og hún leggur til að í breyttum lögum verði ákvæði sem tryggja að starfsfólki stofnunarinnar verði boðið starf hjá þeim ríkisstofnunum sem taka við verkefnum varnarmálastofnunar frá því er skemmst að segja frú forseti að allar þessar tillögur starfshópsins eru teknar upp í frumvarpinu og þó að frumvarpið geri ráð fyrir allmörgum breytingu einstökum ákvæðum varnarmálalaga eru flestar þessar breytingar orðalagsbreytingar sem spegla þá tillögu að varnarmálastofnun skuli lögð niður frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu ég tel nú frú forseti að þær breytingar þurfi ekki sérstakra skýringa við umfram það sem er að finna í greinargerð með frumvarpinu það eru þó tvö ákvæði sem ég vil fara hér sérstaklega orðum um annars vegar ákvæði þriðju greinar og hins vegar ákvæði nítjánda grein sem felur í sér viðauka við ákvæði til bráðabirgða sem nú þegar er að finna í lögunum í þriðju grein er lagt til að komi ný grein í varnarmálalögum sjöundu greinar töluliður a nú háttar svo til að íslenskur stjórnsýsluréttur felur í sér að til þess að stjórnvaldi sé heimilt að framselja vald sitt þurfi það skýra lagaheimild til þetta er hin svokallaða lögmætisréttar stjórnsýsluréttarins eins og ég hef þegar skýrt er gert ráð fyrir því að fram til þess tíma að stofnunin verði formlega lögð niður verði verkefni hennar falin öðrum stofnunum sem falla ekki undir utanríkisráðuneytið eða utanríkisráðherra í þessu frú forseti felst vitaskuld framsal á valdi og til þess að uppfylla lögmætisregluna þarf því utanríkisráðherra sérstaka lagaheimild til þess að gera verksamninga og samninga um rekstrarverkefni við aðrar ríkisstofnanir sem eru utan hans valdsviðs það má orða það svo að án slíkrar lagastoðar sem með breytingu af þessu tagi yrði skotið

þessa frumvarps byggi utanríkisráðherrann við þurrð á valdi í þessu efni honum væri þá óheimilt að lögum að flytja verkefnin frá ráðuneytinu eins og ætlunin er og eins og frumvarpið fjallar um með þessari nýju grein í varnarmálalögunum með þessari sjöundu grein a er því lagt til að ráðherranum sé fengið slíkt vald á þeirri forsendu vitaskuld að því valdi sé því aðeins beitt að fyrir liggi samþykki annarra viðkomandi ráðherra sem fara með þær stofnanir sem færa á verkefnin til ég vil líka geta þess að þessi tillaga um nýtt ákvæði er sett fram með hliðsjón af lögum um fjárreiður ríkisins sem samþykkt voru nítján hundruð níutíu og sjö lög númer áttatíu og átta nánar tiltekið þrítugustu greinar þeirra hitt ákvæði sem ég vil í þessari framsögu reifa sérstaklega er að finna í nítjánda grein frumvarpsins það fjallar um rétt starfsmanna varnarmálastofnunar við vitum það öll sem höfum fjallað um breytingar á stofnunum og uppstokkun stofnana innan ramma stjórnarráðsins að slíkar breytingar eru jafnan viðkvæmar fyrir starfsmenn því tel ég algjörlega nauðsynlegt að slá í gadda réttindi þeirra með hætti sem ótvíræður má teljast starfsmenn þessarar stofnunar hafa í hvívetna gegnt sínum störfum af dugnaði og skyldurækni og í anda gildandi laga þeir eiga því ekkert annað skilið en hið besta og breytt lög verða því að kveða ótvírætt á um réttindi þeirra við breytinguna í fimmta tölulið ákvæðis til bráðabirgða segir að starfsfólki varnarmálastofnunar sem við gildistöku laga þessara fæst við verkefni sem verða falin öðrum stofnunum skuli boðið starf hjá þeim ríkisstofnunum sem við þeim taka í þessu ákvæði er þá verið að vísa til verksamninga sem yrðu gerðir á grundvelli þeirrar nýju greinar sem ég var að útskýra hér það er á grundvelli sjöundu grein a að frumvarpinu samþykktu með því er tryggt að starfsfólk varnarmálastofnunar haldi störfum sínum þrátt fyrir að stofnun verði lögð niður í bráðabirgðaákvæðinu sem um ræðir er jafnframt veitt

fjórða tölulið ákvæðis til bráðabirgða er svo lagt til er lagt til að skipuð verði verkefnisstjórn við gildistöku laganna sem taki yfir hlutverk forstjóra en það embætti hverfi frá sama tíma verkefnisstjórninni sem utanríkisráðherra skipar er ætlað eins og þegar er rakið að leggja til við ráðherra hvaða verkefni verði falin öðrum stofnunum með verksamningum samkvæmt hinni nýju sjöundu greinar verði frumvarpið samþykkt henni er að öðru leyti auk þessa ætlað að bera ábyrgð á daglegum rekstri stofnunarinnar og verkefnum hennar samkvæmt varnarmálalögum þar til hún verður lögð niður frú forseti ég gat þess hér í upphafi minnar framsögu að það hefur áður komið fram að ein af þeim forsendum sem frumvarpið byggir á er að samþykkt þess hefði ekki áhrif á skuldbindingar okkar í varnar og öryggismálum í því ljósi er fullkomlega eðlilegt að menn velti fyrir sér hvort breytingarnar sem felast í frumvarpinu hafi áhrif á getu okkar íslendinga til þess að uppfylla þær skuldbindingar til dæmis skuldbindingar gagnvart atlantshafsbandalaginu í því ljósi er rétt að það komi alveg skýrt fram að þetta var skoðað af starfshópnum og hann fór meðal annars til höfuðstöðva bandalagsins í brussel til þess að ræða þá stöðu sem upp kæmi að þessum áformum hrintum í framkvæmd með samþykkt alþingis það kom í ljós og það er niðurstaðan að starfshópurinn telur að svo sé alls ekki það eru sammæli þeirra sem skipa starfshópinn fulltrúa fimm ráðuneyta að frumvarpið muni ekki hafa neikvæð áhrif á getu okkar til þess að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar þvert á móti og það er athyglisvert er það niðurstaða starfshópsins eftir skoðanaskipti í höfuðstöðvum bandalagsins að krafa þess um skilvirka og samhæfða ábyrgð sé ágætlega samrýmanleg þeim fyrirætlunum ríkisstjórnarinnar sem birtast í þeim áformum sem er að finna í þessu frumvarpi það er reyndar athyglisvert fyrir þá sem hafa lesið þessa skýrslu eiga eftir að gera það og brjóta efni hennar til mergjar að í henni segir raunar að hið nýja fyrirkomulag sem þar er lagt til að verði í fyllingu tímans að finna í nýrri borgaralegri öryggisstofnun í nýju innanríkisráðuneyti geti lagt með leyfi forseta og ég vitna beint til skýrslunnar

breytingarnar sem eru fyrirhugaðar á umhverfi stjórnsýslu í varnar og öryggismálum munu því ekki raska framkvæmd eða umfangi þeirra varnartengdu verkefna sem byggjast á sameiginlegu mati bandalagsins og íslenskra stjórnvalda eftir þessar viðræður er það sem sagt sameiginlegt mat starfshópsins að í þeim hafi ekkert komið fram sem bendi til annars en að samþætting verkefna varnarmálastofnunar við borgaralegar stofnanir geti með góðu móti átt sér stað þannig að fyllilega sé staðið við þær skuldbindingar sem íslendingum ber samkvæmt alþjóðlegum samningum ég árétta það frú forseti að þetta er sameiginleg niðurstaða fimm fulltrúa fimm ráðuneyta sem eru aðilar að þessari niðurstöðu og koma frá tveimur stjórnarflokkunum það er líka athyglisvert frú forseti það kemur í sjálfu sér

að margra þeirra sem hafa tekið til máls um þetta mál mætti þá kannski helst vísa til fyrrverandi dómsmálaráðherra sem hefur manna mest ritað um þetta og af mikilli þekkingu og langri reynslu hann taldi á sínum tíma að í ljósi þess hversu vel hefur gengið að samhæfa störf þeirra sem koma að

væri engin þörf á að hafa sérstaka stofnun um ratsjárkerfið hér á landi hann taldi það raunar stílbrot það má sömuleiðis vísa til ummæla sem háttvirtur þingmaður jón gunnarsson hafði hér í þingsal í nóvember tvö þúsund og átta og sömuleiðis má vísa til þess að fyrrverandi dómsmálaráðherra hafði uppi mjög jákvæð viðhorf gagnvart áformum ríkisstjórnarinnar eftir að ég hafði fyrir hennar hönd gert þau uppská í mars í fyrra það má rifja það upp líka að fyrrverandi dómsmálaráðherra

sú stofnun sem sæi um ratsjáreftirlitið væri ekki borgaraleg ég er einfaldlega sammála þessu og líka þeim rökum sem af sama manni voru færð fram á sínum tíma að svo fremi sem borgaralegar stofnanir uppfylli kröfur bandalagsins um meðferð hernaðarlegra trúnaðarupplýsinga séu þær jafnfærar og aðrar stofnanir til að taka við þeim vinna úr þeim og miðla áfram til réttra aðila í þessu samhengi frú forseti er rétt að árétta það að frumvarpið gerir einmitt ráð fyrir því að til sé virkt kerfi sem tryggir öryggisvottun og þar með að allar upplýsingar sem þarfnast ríks trúnaðar

út frá mun víðtækari skilgreiningu á öryggishugtakinu en við höfum byggt á frá því í kalda stríðinu í henni er lögð sérstök áhersla á að það sé brýnt að breið sátt ríki um málaflokkinn og að sá grunnur sem verði lagður að lagaumgjörð hans og stefnu til framtíðar byggist á þverpólitísku samráði og samstarfi ég er því algjörlega sammála fyrir lítið ríki er mjög mikilvægt að sem mestur friður og sem mest sátt ríki um öryggis og varnarstefnuna reyndar er ég þeirrar skoðunar að helst þyrfti að vera slíkur friður um hana að við þau umskipti sem eru eðlilegur fylgifiskur þingkosninga gæti stjórnarflokkur gengið út úr stjórnarráðinu sest í lýðræðislega stjórnarandstöðu án þess að breytingar verði á afstöðu hans eða eftir atvikum nýrrar ríkisstjórnar landsins til stefnunnar í varnar og öryggismálum það er því að mínu viti grundvallaratriði að sem ríkust þverpólitísk sátt sé um öryggis og varnarmál á íslandi í þeim efnum þurfa menn að horfa til lengri framtíðar en gert hefur verið hingað til og gera sér rækilega grein fyrir þeim gríðarmiklu breytingum sem hafa orðið í heiminum síðustu tvo áratugi við erum að verða vel búin undir slíka vinnu þar langar mig ekki síst að vísa til efnis sem er að finna i skýrslu sem gerð var af öðrum starfshóp undir forustu prófessors vals ingimundarsonar og utanríkisráðuneytið gaf út í fyrra og sömuleiðis til þeirrar vinnu sem ýmsar háskólastofnanir hafa af höndum innt á síðustu árum í skýrslu prófessors vals er til dæmis mjög rækilega fjallað um öryggishugtakið sú skýrsla hefur þegar hlotið mjög ítarlega umfjöllun í háttvirtri utanríkismálanefnd og að því er ég best veit féll í góðan jarðveg ég tel rétt að upplýsa þingið um að ég hef í hyggju að vinna að slíkri stefnumótun og í nánu samráði við alþingi á komandi hausti frú forseti ég hef nú í nokkrum orðum fjallað um það frumvarp sem hér er til fyrstu umræðu greint ítarlega frá þeim tveimur ákvæðum frumvarpsins sem ég tel mestrar skýringar við og sömuleiðis reynt í fáum orða undir lok framsögu minnar að setja frumvarpið í samhengi við þá stöðu sem er að þróast í okkar heimshluta og sömuleiðis hver áform mín eru í þessum efnum til framtíðar ég legg svo til frú forseti að þessari umræðu slotar verði þessu máli vísað til